Otóż w poszczególnych państwach Unii Europejskiej są bardzo różne modele, jeśli chodzi o dawców potencjalnych. W jednych krajach wymagana jest pisemna zgoda dawcy potencjalnego, w innych krajach przyjmuje się, że jeżeli nie ma sprzeciwu, to wówczas można od tego dawcy pobrać organ. Te rozwiązania mają oczywiście zasadniczy wpływ na liczbę dawców.